A Lisszaboni Szerződéssel az Alapjogi Charta is kötelező erejűvé vált, és megteremtette a lehetőséget arra, hogy megsértése esetén kötelezettségszegési eljárást lehessen indítani. A krízis következtében fellépő szociális feszültségek a tagállamok egy részében éppen a demokratikus jogok korlátozását hozták ahelyett, hogy ebbe az irányba mozdultak volna el. A médiaszabadság korlátozását, a sztrájkjog korlátozását, a szociális párbeszéd kikerülését, beszűkítését, a diszkrimináció erősödését, a jogállamiság, jogbiztonság alapjainak megrendítését. A Bizottságnak, mint a szerződések őrének kötelessége ezekre a jelekre figyelni. Fontosnak tartjuk az alapjogi biztosi portfólió létrehozását, és kérjük biztos asszonyt, hogy rendszeresen monitorozza a tagállamokat és tegye szóvá ha az alapjogok, a demokrácia alapelvei sérülnek, hogy ezek ne csak a csatlakozás előtt álló tagjelölt országok számára legyenek kötelezőek, hanem később is.